Îmi exprim sprijinul pentru protecția minorităților, respectarea culturii, a limbilor, a tradițiilor și obiceiurilor acestora. Cred că toate statele membre ar trebui să includă în legislația națională, în diverse domenii, precizări referitoare la protejarea minorităților. În acest sens, consider că România are o legislație deosebit de bine construită în acest domeniu și poate constitui un exemplu pentru celelalte state membre. O probă a acestei afirmații o constituie chiar un onorabil membru al acestui Parlament pe care eu îl respect foarte mult, care s a născut, a crescut și a învățat în mijlocul comunității maghiare din Transilvania iar acum reprezintă cu mult succes Ungaria în această casă. Protejarea minorităților nu trebuie însă să ducă la exagerări de tipul drepturi colective, promovarea autonomiei și autodeterminării, inclusiv teritoriale. De asemenea, nu cred că este benefică împărțirea minorităților în diverse categorii, deoarece, poate induce ideea că este nevoie de tratamente diferite pentru aceste categorii. Toți cetățenii trebuie tratați egal, trebuie să aibă aceleași drepturi și obligații față de comunitățile în cadrul cărora trăiesc. Descentralizarea și autonomia locală în cadrul legilor naționale răspund foarte bine la toate dorințele cetățenilor, indiferent de naționalitate sau etnie. Nu este normal să aducem în discuție concepte care nu sunt încă consacrate în dreptul internațional actual și care nu sunt acceptate la nivelul statelor și nu este nevoie să reluăm prevederi ale Consiliului Europei. O mențiune specială trebuie făcută pentru minoritatea rromă. Cred cu tărie că programe comune la nivelul Uniunii, în special în domeniul educației, ar grăbi substanțial integrarea rromilor. În final, îmi permit să reamintesc că orice națiune, cât de mare ar fi ea, este o minoritate în comparație cu cei 500 de milioane de cetățeni europeni.